La question que pose aussi ce rapport et ce qu'il démontre, c'est qu'à un moment, la politique du citoyen consommateur ne doit pas être contraire à l'intérêt du citoyen travailleur. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu l'occasion, avec le texte omnibus, d'avancer sur un certain nombre de secteurs, notamment celui de l'agriculture. La Commission européenne a proposé la semaine dernière un nouveau texte concernant les pratiques dans la chaîne de distribution.